Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Wir haben hier ja alle miteinander ein Déjà vu.

Wir sehen sehr viele Dinge darin anders. Ich wäre erfreut, Ihnen das im Detail einmal auseinanderlegen zu dürfen.

Alles andere ist ein Rückschlag für Europa.

Das ist für uns unwürdig und nicht akzeptabel. Wenige Monate vor der Europawahl geben Sie damit den populistischen Kräften unnötig Auftrieb, vor allem all jenen, die behaupten, dass die EU Gelder unzulänglich kontrolliert werden. Das ist definitiv nicht richtig. Ich wäre auch selber sehr gerne bereit, die Arbeit zu machen, die hier von mir erwartet wird und die im Übrigen auch als Aufgabe dieses Parlaments im Vertrag steht, als eine der wenigen Aufgaben, die wir haben wenn man uns denn ließe, es wäre sehr schön. Die Bürgerinnen und Bürger haben dafür jedenfalls kein Verständnis, auch für die Gruppe aus Kühlsheim, einem Ort in meinem Wahlkreis, seinen Gemeinderat, ist das hier ziemliches Neuland. So könnte sich in unserer Gegend kein Gemeinderat aufführen, wie der Ministerrat sich aufführt. Ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss Folgen haben. Wir müssen den Mut haben, Haushaltsentscheidungen zu blockieren, das Ratsbudget zu blockieren. Wir müssen das Gentlemen's Agreement aufkündigen, wonach Rat und Parlament ihre Haushalte ohne Einmischung des jeweils anderen aufstellen, sonst kommen wir nicht weiter. Es muss klar sein Geld darf künftig nur noch gegen parlamentarische Kontrolle, und zwar vollständige parlamentarische Kontrolle, ausgegeben werden. Das ist auch ein Weg für unsere Glaubwürdigkeit. Ich möchte auf diese Gegenseitigkeit, auf die Sie abheben, einfach hinweisen. Es ist keine Gegenseitigkeit. Ich lasse ein frei gewähltes Parlament nicht von der Regierung und auch nicht von Beamten kontrollieren.